Pane předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu, která upravuje návrh nařízení, který v zásadě obsahuje jakousi formu autocertifikace nebo autoregulace dovozců nerostných surovin ze zemí, kde probíhají občanské války nebo je tam výrazně poškozováno životní prostředí.